Moim zdaniem największe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, co może parlamentarzysta. Czy parlamentarzysta pracuje zawodowo tylko tutaj w Parlamencie, czy też oprócz pracy w Parlamencie podejmuje jeszcze jakąś inną działalność?